til laga um breyting á lögum um erfðafjárskatt með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögunum í fyrsta lagi er lagt til að kveðið verði nánar á um álagningu erfðafjárskatts á fasteignir hér á landi sem eru í eigu erlendra dánarbúa ákvæði gildandi laga eru ekki talin nægilega skýr að þessu leyti en í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum

raunin hefur hins vegar ekki verið sú vegna óskýrleika laganna nauðsynlegt og jafnframt eðlilegt þykir að taka af öll tvímæli um álagningu erfðafjárskatts í slíkum tilvikum og því er þessi tillaga komin fram í öðru lagi er í frumvarpinu ákvæði um hvernig álagningu erfðafjárskatts skuli háttað þegar erfingi afsalaði sér arfi eða hafnar arfi þannig að sá hlutur falli til annarra erfingja við skipti í slíkum tilvikum er lagt til að ávallt skuli greiða erfðafjárskatt í þriðja lagi er lagt til að verðmæti óbókfærðra eigna og réttinda verði metin samkvæmt almennu markaðsverðmæti við álagningu erfðafjárskatts það er gert til að taka af allan vafa um að við mat á hlutabréfum í félögum sem ekki eru skráð á skipulegum verðbréfamarkaði skuli ótvírætt tekið tillit til verðmætis allra fjárhagslegra réttinda félags þó svo að um sé ræða óbókfærðar eignir svo sem aflaheimildir hugverkaréttindi og fleiri að lokum er lagt til að kostnaður sem fellur á dánarbú vegna mats á eignum þess samkvæmt sautjánda til tuttugasta og fyrstu grein laga númer tuttugu nítján hundruð níutíu og eitt um skipti á dánarbúum og fleiri skuli koma til frádráttar frá skattstofni dánarbús áður en erfðafjárskattur er ákveðinn og sama regla skuli skipta um eignaskipti og opinber skipti herra forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu